Es wäre eigentlich das Logischste der Welt, dass dann entweder Airbus dieses Geld zurückbezahlen muss oder, wenn es schon Zölle gibt, dass dann halt diese Zölle auf die Produkte dieses Unternehmens abgewälzt werden. Aber nein, auslöffeln dürfen die Suppe zumindest teilweise die Bauern, indem man den Marktzugang für landwirtschaftliche Produkte in den Vereinigten Staaten erschwert. Es ist ja auch noch ein Problem, dass die Bauern regelrecht gegeneinander aufgehetzt werden, weil eben verschiedene Produkte in verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich mit Zöllen belegt werden, was im Binnenmarkt selbstverständlich ein Problem ist.

Einen Teil müssen dann halt die Bauern bezahlen. Es ist jetzt auch ein bisschen einfach zu sagen Ja, dann schauen wir halt, dass die landwirtschaftlichen Produkte irgendwo anders verkauft werden.

Deswegen bitte ich schon, dass die Kommission dieses Thema einfach sehr ernst nimmt und versucht, eine Lösung in diesem Handelskonflikt zu finden.